Hvala, predsedujoča. Spoštovani! Predlog zakona o spremembah Zakona o motornih vozilih, ki so ga vložili poslanci in poslanke SDS-a, pomeni že tretji poskus predlagateljev v zadnjih treh letih, ki bi ga državni zbor obravnaval. Spomnimo, da je bil Zakon o motornih vozilih najprej sprejet leta tisoč dva tisoč šestnajst ter nato spremenjen in dopolnjen tudi leta dva tisoč sedemnajst. Predlagatelji zakona ocenjujejo, da je obstoječi zakon potrebno spremeniti, saj naj bi se pojavljale nepremostljive administrativne ovire in finančne posledice za lastnike tako imenovanih mopedov, ki ne presegajo hitrosti petindvajset kilometrov na uro. Z ukinitvijo obvezne registracije koles s pomožnim motorjem bi z, te administrativne ovire in finančne posledice za lastnike izginile. V naši poslanski skupini smo mnenja, da bi s sprejetjem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih stopili korak nazaj pri dosedanji ureditvi, kar pa bi se pokazalo kot poslabšanje trenutnega stanja na tem področju. Zakon o motornih, vozilih, ki smo ga prejeli sprejeli leta dva tisoč sedemnajst, je kljub vsem kritikam doprinesel k zvišanju kulture v prometu, povečala se je varnost udeležencev ter tudi sledljivost teh vozil. Z obstoječim zakonom imamo danes urejeno in znano lastništvo teh vozil, zmanjšale so se kraje in pobegi povzročiteljev s kraja nesreče. To je nekaj ključnih stvari, ki so se z obstoječim zakonom bistveno izboljšale. Trenutno veljavni zakon je po naši oceni dvignil standard prometne varnosti, predvsem pa doprinesel k doseganju cilja prometne politike na področju preventivnega delovanja in aktivnega vključevanja državljank in državljanov. Spoštovane poslanke in poslanci! V poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da Predlog zakona o spremembah zakona o motornih vozilih iz navedenih razlogov ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.